íslensku bankarnir féllu viðburðaríkara ár hefur ekkert okkar lifað og mun varla lifa nokkurn tíma þetta ár hefur verið ár óvissu ótta undrunar oft reiði og hneykslunar og sú örlagasaga verður seint sögð með fullnægjandi hætti hér ætla ég að reifa örlítið hluta atburðarásarinnar á þeim skamma tíma sem ég í dag eins og hún leit út frá mínum sjónarhóli sem viðskiptaráðherra á þessum tíma yfir ísland gekk ekki ein kreppa á liðnu ári heldur tvær sú fyrri og sú sem hefur valdið íslenskum heimilum mestum búsifjum enn sem komið er er gjaldeyriskreppan sem hófst af fullum þunga vorið tvö þúsund og átta þá byrjar gengi krónunnar að falla hraðar heldur en nokkru sinni fyrr afleiðingarnar voru fyrirsjáanlegar höfuðstólar erlendra lána snarhækkaði verðbólga rauk upp og þar með höfuðstóll verðtryggðra lána bankarnir hættu að lána húsnæðismarkaðurinn fraus og atvinnuleysi jókst í sumarbyrjun vöruðu margir

krónan var of lítil og veikburða til að hún gæti staðist áhlaup eða sviptingar á galopnum alþjóðlegum gjaldeyrismörkuðum um leið var staða gjaldmiðilsins viðkvæmt deilumál í stjórnmálaumræðunni hér hlutfallsvandinn á milli opins alþjóðlegs viðskipta og fjármálalífs annars vegar og minnsta fljótandi gjaldmiðils í veröldinni hins vegar var eldfimt mál í íslenskum stjórnmálum því var blinda augað oft sett fyrir kíkirinn þegar þessi mál komu til alvarlegrar umræðu hávaxtastefna um árabil hafði laðað hingað erlenda áhættufjárfesta sem veðjuðu á framtíðargengi krónunnar tóku stöðu með og móti og það þurfti ekki umsvifamikla þátttakendur á

máli og það skýrist væntanlega innan tíðar en gerendurnir voru ekki aðalatriðið af því að meginvandinn var kerfislægur seðlabankinn og íslenska ríkið hafði enga burði til að verja krónuna ef til slíkra sviptinga kæmi sem þarna urðu og þar liggur ábyrgð stjórnvalda umfram allt annað kerfi sem hvíldi á grunni einkavæddra banka með opnum aðgangi að fimm hundruð milljóna markaði gegnum e e s samninginn var hinn djúpstæði vandi sem leiddi til efnahagslegsfárviðris þegar til kastanna kom við hækkun á kerfisbrestinum höfðu margir varað og margir rætt um nauðsynlegar róttækar aðgerðir til að gerbreyta um stefnu í peningamálum þar var að sjálfsögðu gjaldmiðillinn þungamiðjan slíkur málflutningur vakti sjaldnast ánægjuanda við umsókn um aðild að evrópusambandinu sem sökuðu þá sem þannig töluðu um að tala niður krónuna þegar við vorum einfaldlega að lýsa efnahagslegum veruleika sem blasti við en úr því sem komið var þegar hrun krónunnar var hafið með tilheyrandi skelfilegum afleiðingum fyrir fólk og fyrirtæki þá varð að grípa til bráðaaðgerða alþingi samþykkti vorið tvö þúsund og átta heimild til ríkissjóðs til gríðarlegrar lántöku upp á hundruð milljarða markmiðið var að styrkja gjaldeyrisforðann sýna fram á að seðlabankinn hefði afl til að grípa til aðgerða auka þannig traust á krónunni og við vitum hvernig fór þau tækifæri sem buðust til lántöku var hafnað á þeim forsendum að kjörin voru ekki nógu góð og gjaldmiðillinn náði sér aldrei á strik við fall bankanna hrapaði hún enn þá neðar þangað til nauðsynlegt var að grípa til aðgerða gjaldeyrishafta þannig að við hurfum áratugi aftur í tímann það þurfti þessa ömurlegu atburðarás og þessar nöturlegu staðreyndir til þess að á liðnum vetri voru flestir orðnir þeirrar skoðunar að gjaldmiðillinn væri ekki nothæfur til frambúðar sumir vildu taka upp evruna einhliða aðrir norskar krónur bandaríska dali eða svissneska franka flestir áttu sinn uppáhaldsgjaldmiðil allt nema krónuna sérfræðingar rekja sjötíu til áttatíu prósent af heildartjóninu í efnahagshruninu til hruns krónunnar fall bankanna skýrir tuttugu til þrjátíu prósent þetta stafar af því að fall krónunnar kemur fram í hærra verðlagi verðbólgu gríðarlegum hækkunum erlendra skulda fyrirtækja sveitarfélaga ríkis og einstaklinga þess vegna er tjón okkar íslendinga svona margfalt í fjármálakreppunni umfram tjón annarra þjóða sem þó urðu fyrir gífurlegum áföllum í fjármálakreppunni þær hafa notið víðtæks stuðnings alþjóðastofnana svo sem seðlabanka evrópu vegna þess að þær eru aðilar að evrópusambandinu óháð því hvort þær hafi tekið upp evru eða ekki krónan hvaða umgjörð sem við búum henni getur ekki verið framtíðargjaldmiðill íslendinga ef við ætlum að eiga áfram í alþjóðlegum samskiptum og viðskiptum og skapa íslenskum heimilum sömu kjör og tíðkast í nágrannalöndunum hlutverk stjórnvalda og eftirlitsstofnana í aðdraganda gengishruns og bankafalls er meðal þess sem við munum helst geta dregið lærdóm af þegar fram í sækir og litið er til baka hart er deilt á fjármálaeftirlit og seðlabanka fyrir eftirlit með fjármálakerfinu árin eftir einkavæðingu og fram að þroti við búum við fyrirkomulag þar sem seðlabankinn fylgist með lausafjárstöðu fjármálaeftirliti stöðu og rekstri fjármálakerfið á íslandi tífaldaðist á sex árum það gerist ekki bara fyrir atorku bankamanna heldur lá pólitísk hvatning á bak við útrásina verkefni seðlabanka jukust ekki í neinu samræmi við vöxt bankanna og án þess að þess stofnunum væri gert kleift að axla aukna ábyrgð og sérstaklega var fjármálaeftirlitið vanbúið að starfsfólki til að fylgja bönkunum eftir á fluginu vorið tvö þúsund og sjö var tekin um það pólitísk ákvörðun að efla eftirlitið meðal annars með helmings hækkun fjármagns ári og nýju fólki til stjórnarsetu sem er með skýr markmið í huga en allt var þetta allt of seint og á þessu bera að sjálfsögðu andvaralausir stjórnmálamenn alla ábyrgð en grundvallarspurningin

eftir að ríkisstjórn geirs haarde tók við völdum og váboðar erfiðleikanna gerðu vart við sig var reynt að koma böndum á þróunina en það var ekki gert af nægilegri festu þá hafði tilurð innstæðureikninga í útibúum erlendis átt að vera stjórnvöldum tilefni til harðvítrugra aðgerða og vöxtur og viðgangur þeirra ber vott um ábyrgðarleysi þeirra sem til þeirra stofnuðu og andvaraleysi stjórnvalda

tvö þúsund og sjö voru þeir valdir af hópi íslenskra hagfræðinga í þriðja sæti yfir viðskiptaævintýri ársins landsbankinn þurfti ekki leyfi frá f m e eða ráðuneytum til að stofna reikningana tilvísanafulla heimild af íslenskum starfsleyfum samkvæmt ákvæðum e e s um frjálsa fjármagnsflutninga því hófst starfsemin með einfaldri tilkynningu um að þeir væru í farvatninu haustið tvö þúsund og fimm en auðvitað sáu margir hættuna sem var á ferðum meðal þeirra var þáverandi formaður stjórnar f m e sem lýsti því yfir í blaðaviðtölum í febrúar tvö þúsund og átta að væri forgangsverkefni að koma starfsemi bankanna úr útibúum í dótturfélög að því var unnið fram eftir árinu tvö þúsund og átta en það var rofið með keðjuverkaáhrifum sem allir þekkja og ekkert varð úr og það mistókst að ljúka því mikla verkefni pólitíski veruleikinn eftir fall bankanna var ískaldur frá hruni krónunnar í mars og fram að falli bankanna hafði fasteignamarkaðurinn frosið atvinnuleysi aukist verðbólgan jókst stjórnlaust vegna gengiskreppunnar og höfuðstóll lána hækkaði jafnt og þétt innreið bankanna á húsnæðislánamarkaðinn tvö þúsund og fjögur og níutíu prósent útlánastefnu íbúðalánasjóðs höfðu skapað fordæmislitla fasteignaþenslu sem myndaði grunn að hrikalegri skuldsetningu þúsunda fjölskyldna og því þunga höggi sem þorri fólks varð fyrir allt of hátt skráð gengi varð einnig til að ýta undir mikla

vegna þess skuldar íslenska stjórnmálastéttin þjóðinni afsökunarbeiðni þar eru fáir undanskildir eins og hæstvirtur forsætisráðherra kom inn á fyrr í dag hvorki þeir sem stýrðu samfélaginu frá miðjum tíunda áratugnum né aðrir þeir sem börðust gegn því að skikki yrði komið á gengismál íslensku þjóðarinnar ég hef áður beðist afsökunar fyrir mitt leyti og undirstrika það hér verðmætasti lærdómurinn af liðnu ári er að mínu mati friðurinn í samfélaginu það er okkur sem þjóð nauðsynlegt að slita hann aldrei svo í sundur að sameiginlegri velferð okkar sé ógnað því miður marka hörð átök undangenginna ára hatrammir flokkadrættir í stjórnmálum og viðskiptalífi upptaktinn af því hrikalega uppgjöri sem varð á síðastliðnum vetri stjórnmálastéttinni ber að sinna þeirri frumskyldu að ná sátt um framtíðarverkefnin setja ágreining til hliðar sem kostur er sem byggir oft á persónulegum ýfingum sem verða stundum stærri en það sem málin og stjórnmálin snúast um sem er framtíð íslensku þjóðarinnar þeim